Hvala za besedo. Rad bi v imenu tega, kar je gospod Počivalšek omenil, da se dela strategija oziroma da se v bistvu dela na tem, da se bo ta strategija razvila, bi pač predlagal, da pač, v državnem zboru opravimo glih na to temo tudi eno širšo razpravo, ker so pač ta vsa območja potem tudi zajeta obmejno.